Zunächst würde ich gern auf einige Punkte eingehen, die hier in der Diskussion gesagt worden sind, und am Schluss nochmals ein paar allgemeinere Bemerkungen zur Bankenunion machen.

Aufgrund der Vorschläge einiger aus dem Rat und anderer hier aus dem Parlament haben wir es jetzt eben sogar damit zu tun, dass in beiden Verordnungen die unterschiedliche Behandlung unterschiedlicher Geschäftsmodelle, unterschiedlicher Risikomodelle und die Vielfalt des europäischen Bankensystems ausdrücklich anerkannt werden. Das Parlament wird darauf achten, dass gerade die EBA, aber auch die EZB das ernst nimmt und nicht alle gleichermaßen behandelt. Eine zweite Frage kam von Herrn Schmidt, aber auch von Herrn Nitras und von vielen anderen Rednerinnen und Rednern aus den Ländern außerhalb der Eurozone. Sie haben gefragt Soll man sich jetzt beteiligen oder nicht? Natürlich ist das die souveräne Entscheidung der Länder, die den Euro noch nicht haben. Aber man kann klar sagen, dass es in den Aufsichtskollegien eindeutig ein Vorteil ist, sich nicht einfach in Zukunft von der EZB sagen lassen zu müssen, was die Mehrheitsmeinung ist, sondern innerhalb der EZB mitzuwirken an der Formierung dieser Mehrheitsmeinung.

Es ist im besten Eigeninteresse, sich dieser gemeinsamen Linie anzuschließen.

Es gab einige fundamentale Fragen, die man gut verstehen kann Hätte man das Ganze unter einer anderen Rechtsgrundlage machen sollen? Dafür gibt es durchaus Argumente. Die haben wir vorher auch diskutiert. Nur wie allzu oft ist es eben mit Europa so Entweder man macht den Fortschritt jetzt so, wie man ihn greifen kann, oder man verzichtet darauf, dann bekommt man gar nichts. Europa ist immer Kompromiss, Demokratie ist immer Kompromiss.

Das sollten wir uns hier im Parlament nicht zu eigen machen. Aber ernst nehmen muss man ja schon die Befürchtung, dass einerseits das jetzt zu einer grenzenlosen Ausweitung der Haftung führt, und andererseits die Befürchtung, dass die nächsten Schritte der Bankenunion nicht erfolgen.

Erstens ist mit dieser Einrichtung der Bankenunion immer eine mehrschrittige Lösung angedacht gewesen erst die gemeinsame Aufsicht und dann weitere Schritte auf dem Weg zu gemeinsamer Haftung. Der Punkt ist hier Es ging dabei nicht um die Vergemeinschaftung der Altrisiken. Die Altrisiken müssen jetzt schnellstens untersucht werden.

Nur dann kann es zu einer weiteren Vergemeinschaftung der Haftung kommen, wenn man klärt, was eigentlich die Altschulden sind und wie mit ihnen umzugehen ist. Wenn es aber eine gemeinsame Aufsicht gibt, dann muss auch der nächste Schritt folgen.

Es ist sehr wichtig, dass jetzt die Vorschläge für ein gemeinsames Abwicklungsregime erfolgen, und zwar nicht eines Netzwerkes nationaler Autoritäten, sondern einer wirklichen Abwicklungsbehörde. Die Nuancen zwischen Ihren Formulierungen, Herr Barnier und liebe Ratspräsidentschaft, waren dort deutlich.